Wydaje się, że omówienie konkluzji szczytu to zawsze taka rytualna praca, ale tak naprawdę w wypadku tej Rady tak nie jest. Chcę zwrócić w szczególności uwagę na odnowioną wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony. Ona może być brakującym wspólnym mianownikiem, którego brakuje nam w Unii Europejskiej obecnie.

I ma też potencjał, żeby łączyć państwa członkowskie i łączyć obywateli. Stąd też z zadowoleniem należy przyjąć i odnotować, że stała pogłębiona współpraca w zakresie obronności ma nowych dwóch członków.

Chciałbym też podkreślić, że to jest też sposób na wzmocnienie tego europejskiego filaru NATO dzięki koordynacji i również wykorzystania efektu takiej dźwigni finansowej przy wspólnym finansowaniu w szczególności wydatków obronnych. Tu chciałbym podkreślić, że konieczne jest tutaj też zrównoważenie, tak aby zarówno geograficznie to zrównoważyć, jak i włączyć mały i średni przemysł. I na koniec chciałbym też powiedzieć o kwestii brexitu. Wydaje nam się, że to jest szalenie ważne, że mamy tu istotny postęp w kwestiach finansowych, zabezpieczenia praw obywateli, ale tak naprawdę to oczekujemy na te decyzje może nie tyle finalne, konkludujące ten rozwód Wielkiej Brytanii, tylko raczej na zmianę tej decyzji.